Ja, vsekakor bom to naslovila tudi kot pobudo ministrici za delo, družino, socialne zadeve, bi pa seveda tudi vas prosila, kot člana vlade, da jo k temu spodbudite, ker gre za dva kulturnika, pisatelja, pesnika. Josipina Urbančič - Turnograjska je napisala osemintrideset povesti, nekaj pesmi. Pisala izključno v slovenščini, ker je bila zelo narodno zavedna in je k temu spodbujala tudi druge, skupaj zaročencem in kasneje možem, Lovrom Tomanom. Najprej so bili skeptični do njenega pisanja in Janez Trdina je celo rekel: "Ženska naj bo prej pečjo ali pri zibeli, ne pri peresu. To ni njih poklic." No, kasneje pa je priznal, da so njena dela dobra, spoštovanja vredna in je prav, da se ohranijo tudi naslednjim rodovom. In za tiste čase je bila kot ženska izredno izobražena, znala je več tujih jezikov, bila je celo skladateljica. Imamo tudi njeno spominsko sobo na gradu v Preddvoru in bi bilo re škoda, da bi pa ta njen spomenik oziroma grob šel v pozabo oziroma celo več, da mora nekdo sedaj iz svojih sredstev, iz ljubezni do te pisateljice, do te ženske, vzdrževati njen grob. Ne ni potrebno, da o tem razpravljamo poslanci, zato ne bom dala tega predloga, vas pa prosim, če pri tem spodbudite tudi ministrico oziroma da vlada kaj naredi na tem področju. Sama sem obiskala v Pragi dva grobova. Tam je Matija Majar Ziljski, tvorec programa Zedinjena Slovenija, profesor doktor Matija Murko, slovenist in etnolog. Tista dva grobova sta sorazmerno dobrem stanju, ne vem, kdo skrbi zanju, prav za grob Koseskega in pa Josipine Turnograjske vas pa prosim, da nekaj ukrenete.